Mamy mniej pieniędzy, natomiast kompetencje Unii Europejskiej rosną. Tego nie da się zakwestionować. W dodatku pojawiły się nowe potrzeby wymagające sfinansowania, czyli migracja, uchodźcy, walka z terroryzmem. Dlatego tym razem oczekiwania Parlamentu wobec Komisji Europejskiej są wyjątkowo wysokie i znajdują wyraz w sprawozdaniu posłów Olbrychta i Thomas. To są oczekiwania, aby to była rzeczywista rewizja, chociaż mało można wnioskować po tych trzech latach spowolnionego wdrażania nowej perspektywy o tym, które programy rzeczywiście nam się udają, a które wychodzą źle.